Herr Präsident!

Ich glaube, dass Genehmigungsverfahren in diesem Bereich nicht länger als ein Jahr dauern sollten. Die Kommission hat derzeit fünf Jahre vorgeschlagen. Ich glaube, fünf Jahre das ist eine ganze Legislaturperiode können wir uns in dieser Dynamik nicht mehr leisten. Ist die Kommission hier bereit, die Zeit dementsprechend zu reduzieren? Ist es möglich, die Wasserrahmenrichtlinie so zu adaptieren, dass auch Speicherkraftwerke in Zukunft eine Chance haben, den Ausgleich zwischen Solarenergie und auf der anderen Seite Windenergie zu gewährleisten?